De Verenigde Staten zijn Europa's belangrijkste handelspartner en ook al eeuwenlang onze grootste vrienden.

Toen Nederland dit jaar zestig jaar geleden een enorme watersnoodramp beleefde, waren onder anderen de Amerikanen direct aanwezig om op grote schaal hulp te verlenen.

Mijn voorstel is dan ook om van de beloofde vijf miljard aan de salafistische staat Egypte af te zien en deze te doneren aan de autoriteiten in Oklahoma.